Innerhalb kurzer Zeit sind Homosexuelle in Uganda zu Freiwild erklärt worden.

Dies alles aufgrund des unverantwortlichen Wirkens einer aus den USA stammenden christlichen Sekte und dem Aufruf im örtlichen Rolling Stone Magazin, hundert namentlich bekannte Homosexuelle aufzuhängen. Nun ist was wir eigentlich mit unserer letzten Entschließung verhindern wollten einer dieser öffentlich benannten Homosexuellen, David Kato, auf offener Straße mit mehreren Hammerschlägen regelrecht gemeuchelt worden. Wir fordern Uganda auf, erstens den Mord an David Kato unabhängig zu untersuchen, und nicht einfach irgendjemanden dafür festzunehmen. Wir fordern Uganda weiter auf, alle, die zum öffentlichen Mord an Homosexuellen aufrufen, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.